halda því fram að ríkisstjórnin hafi ekki komið sjónarmiðum sínum á framfæri ég kom sjónarmiðum að minnsta kosti fyrir hönd mína og minna vandamanna í ræðu við fyrstu umræðu þar sem ég reifaði öll þau sjónarmið sem við í samfylkingunni töldum þurfa að koma á framfæri sama hefur hæstvirtur fjármálaráðherra gert þetta er nefnilega ekki spurning um fjölda heldur gæði háttvirtur þingmaður hins vegar virði ég fullkomlega rétt stjórnarandstöðunnar til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri

umræðu að við verðum hér fram til jóla milli jóla og nýárs og í byrjun janúar það er alveg sjálfsagt ríkisstjórnin hefur lagt fram þessi mál hún telur að þau séu mikilvæg og stjórnarandstaðan hlýtur að vilja láta koma fram lýðræðislegan vilja þingsins